Pane předsedající, už dlouho víme, že dozor nad velkými bankami flagrantně selhal a že dnes je pět minut po dvanácté pro vytvoření přísnějšího koordinovaného a demokraticky kontrolovatelného dozoru jak nad velkými bankami, tak také nad národními centrálními bankami, aby napříště už nemohly manipulovat s čísly. Už to stálo veřejné rozpočty mnoho miliard EUR. Takže vítám, že máme na stole skoro konečný legislativní rámec pro první pilíř bankovní unie. Oceňuji, že zpravodajové pečlivě vyjednávali s Radou navíc i o podmínkách, kdy se také země mimo eurozónu budou moci připojit a spolurozhodovat o dozoru. Někteří kolegové tady kritizovali jejich právo veta a možnost odstoupit po třech letech z vážných důvodů.

Navíc ta dobrovolnost bude i testem transparentnosti a účelnosti, užitečnosti společného dohledu. Dnes ovšem také silně zní odmítavý hlas bankovního lobby a to posiluje protievropské postoje některých politiků a vlád.

Proto zdůrazňuji, že za přednější považuji i chránit zájmy střadatelů a veřejné rozpočty, z nichž se dosud bankovní dluhy sanovaly.

Vadí jim nadnárodní koordinace dohledu, tedy zátěžové testy problémových nadnárodních bank, stejně jako dohled nad odpovědnou fiskální politikou vlád. Obojí je nepochybně v zájmu všech občanů a cílem poctivých politiků i na národní úrovni by mělo být to vysvětlovat, a ne tím občany strašit.